Dotychczasowa wspólna polityka rybacka spotkała się z generalną krytyką płynącą ze wszystkich środowisk związanych z rybołówstwem oraz szeregu organizacji ekologicznych.

Nie jest ona doskonała, niemniej jednak usuwa dotychczasowe obostrzenia, które niejednokrotnie miały charakter głęboko nieracjonalny i rozmijały się z istotą działalności branży połowowej.

Jest to wartość fundamentalna dla przyszłości i rozwoju branży.